No una cultura subvencionada, sino todo lo contrario animarles a crear sus propias pequeñas y medianas empresas privadas, generadoras de oportunidades.